Já bych chtěl stejně jako v předchozích letech apelovat na rozum a podpořit snahu o hledání kompromisu, naopak se stavím proti tomu, aby náš Parlament zbytečně přiléval olej do ohně a požadoval splnění nesplnitelných požadavků. Hospodářská situace v Evropské unii je stále velmi složitá a nebude tomu jinak ani v příštím roce. Z tohoto důvodu není možné vnucovat členským státům radikální zvyšování výdajů. Myslím si, že náš Parlament musí v první řadě usilovat o to, aby rozpočet pro příští rok byl přijat včas a řádně, abychom se nedostali do žádného prodlení nebo provizoria. To je myslím naším nejdůležitějším zájmem, jakékoli rozpočtové spory o malicherné věci by ohrožovaly hospodářskou situaci v celé Unii, což nesmíme dopustit. Rád bych připomněl, že příští rok dosáhne poprvé Evropská unie spravedlnosti v přímých platbách pro zemědělce v nových členských státech, což jako politik z nového členského státu velmi vítám, a myslím si, že je to historický okamžik.